A tagfelvételt tárgyalási folyamatok előzték meg, ahol az általános érdekek prioritása jó néhány kérdést a háttérbe szorított. Ilyen kérdés volt a csehszlovákiai diszkriminatív Benes dekrétumok jogi maradványa. A háborút követően született dekrétumok adtak alapot a kollektív bűnösség elvének alkalmazásához és a szégyenletes etnikai tisztogatásokhoz. Nem lehet végérvényesen kijelenteni, hogy ma nincs joghatásuk e dekrétumoknak, hiszen számos esetben a bíróságoknak értelmezniük kellett őket. Megértem, hogy annak idején az Európai Unió jóhiszeműen nem akart akadályt állítani Csehország és Szlovákia tagfelvételéhez. Azzal viszont számolnia kellett, hogy ezt a lezáratlan, az uniós polgárok jogait sértő kérdést valamikor meg kell oldania. Az EU az emberi jogok védelmének élharcosa a világban, legyen az odahaza is! Felszólítom az illetékeseket, vizsgálják meg azokat a jogi ellentmondásokat, amelyek beárnyékolják egy igazságos Európa kiteljesedését. Érezhesse magát végre minden uniós polgár, kisebbség, és nemzet egyenlőnek az Unióban.